On nous répond en sautant comme des cabris libre échange, libre échange, libre-échange. Mais de quel libre échange parle t on? Quel est le juste prix? Si le libre-échange ne consiste qu'à tirer toujours les prix vers le bas, la Chine va nous mettre tous à genoux. Donc il ne faut pas répondre à la provocation par la provocation, au contraire! Vous devez et nous devons être à l'offensive pour demander en urgence une révision des règles de l'OMC pour réintroduire le social et l'environnemental dans la fixation des prix internationaux.